Signora Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio, oggi vi è una nuova consapevolezza, che la crisi non solo economica ma anche valoriale ha contribuito a rendere patrimonio condiviso, la consapevolezza che occorra consolidare la cifra dell'innovazione per sostenere un'altra idea di sviluppo. Una vera e propria rivoluzione, dunque, quella dell'economia circolare e dell'innovazione, che restituisce dignità all'ambiente e al capitale umano e che non può essere vissuta solo come innovazione industriale di processo e di prodotto, ma che deve coinvolgere e valorizzare territori, comunità urbane, comunità rurali e capitale umano, anche per sconfiggere ogni resistenza al cambiamento.

Costruire dentro la visione di successo di questi anni una nuova connessione tra le politiche, la ricerca al servizio della sostenibilità, politiche attive per il lavoro, orientate ai processi di promozione del sistema di impresa, una visione sempre più inclusiva della comunità.